Durch den Brexit gehen vielleicht 12 bis 14 Milliarden verloren das sind 12 Prozent. Und wenn ich jetzt sehe, dass in der Kohäsion sieben Prozent und in der Landwirtschaft fünf Prozent gekürzt werden sollen, dann ist das schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, und wir sehen, dass hier die Unterstützung der Kommission für die Landwirtschaft auf alle Fälle da ist. Wichtig für mich ist vor allem auch die Unterstützung der kleinen und mittleren Betriebe, denn die zahlen 80 Prozent der Steuern und haben 50 Prozent des Bruttosozialprodukts zu erwirtschaften. Aus dieser Sicht sehe ich auch das COSME Programm als eine der Säulen der europäischen Politik, weil wir nur mit Steuereinnahmen die anderen Bereiche dementsprechend forcieren können.